Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je vous ai écouté, mais soyons clairs aujourd'hui, l'Europe, faute d'une véritable politique industrielle communautaire risque, dans une économie mondialisée, de se vider peu à peu de son savoir faire industriel, qui a pourtant fait sa prospérité.

Cette décision, et cela a déjà été dit par d'autres, est prise malgré d'importants bénéfices, des avantages fiscaux et, aussi, les efforts de compétitivité réalisés par nos travailleurs. Elle plonge des centaines de familles dans le désarroi, met en péril toute la filière de production, avec le froid, l'industrie en aval et les sous traitants. Cela représente des milliers d'emplois dans une région déjà fortement touchée par le chômage. Cette décision de fermeture prise avec des relents spéculatifs, probablement avant d'autres en Europe, s'accompagnerait du refus du propriétaire de céder l'outil à un éventuel repreneur afin d'éviter la concurrence. C'est inacceptable. Monsieur le Commissaire, comment contraindre cette multinationale à vendre son outil de production, faisant ainsi jouer la concurrence en poursuivant l'activité et en maintenant l'emploi? Les responsables syndicaux préconisent une reprise transitoire par les pouvoirs publics.

Au delà de ces deux questions précises, plus que jamais, avec la crise, l'Europe a besoin de l'industrie et l'industrie a besoin de l'Europe. Nous devons avoir l'ambition de replacer l'industrie manufacturière et les PME au centre de la croissance, même dans des secteurs traditionnels, néanmoins innovants et garants de l'indépendance industrielle de l'Europe, de l'Union.

2020. L'Europe doit dès lors consacrer des moyens budgétaires suffisants pour relancer une politique industrielle volontariste à l'échelle continentale, une politique qui ne mette pas les travailleurs en concurrence, qui ne favorise pas le dumping social, mais qui soutienne la recherche, développe des pôles de compétitivité, assure le maintien de filières intégrées, relève le défi énergétique. Il est plus que temps que l'Europe réagisse et cesse de subir, impuissante, les stratégies spéculatives venues d'ailleurs, qui appauvrissent nos citoyens.